Herr Präsident! Änderungsantrag 316 hätte nicht abgestimmt werden dürfen, weil 316 fällt, wenn der Änderungsantrag 313 angenommen wurde. Der Änderungsantrag 313 wurde in zwei Teilen abgestimmt und nicht angenommen. Entschuldigung, ich habe mich vertan!